Astăzi forțele pro CNT controlează portul Sirte, ceea ce înseamnă că, în foarte scurt timp, Libia se va putea angaja în tranziția către democrație.

În timp ce tunisienii, egiptenii, libienii și, sperăm cu toții, în scurt timp, sirienii, descoperă gustul libertății, peisajul e foarte diferit în Orientul Mijlociu. Dacă în nordul Africii democratizarea este la ordinea zilei și ea va reuși dacă va institui o politică bazată pe compromis, vedem cu totul altceva în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Aici nu construcția consensuală, ci o viziune unilaterală pare să se impună. Asta e, în opinia mea, sensul cererii de aderare la Națiunile Unite depuse vineri de președintele Abbas. În loc să încerce să construiască o veritabilă autonomie internă înainte de a o impune la nivel internațional, președintele Abbas a ales, după cum spunea și președintele Obama, o scurtătură iluzorie. Cererea de aderare palestiniană înseamnă de fapt depășirea cadrului de negociere definit de acordurile de la Oslo și precizat prin foaia de rută prezentată în 2003 de Quartet. Pacea se construiește prin negocieri și nu prin măsuri unilaterale.